Der Duktus dieser Entschließungsanträge hätte genauso gut vom amerikanischen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Mitt Romney, stammen können. Deswegen habe ich auch dagegen gestimmt.

Kein Land, schon gar nicht ein Land von der Größe Russlands, würde das von außen akzeptieren.

Ich habe Verständnis dafür, dass die Russen sensibel reagieren, wenn man in der größten und bedeutendsten Kirche Moskaus, in der Christus Erlöser Kathedrale, in der ich auch schon gebetet habe, derartige Aktionen aufführt. Wenn die Damen das Gleiche in einer Moschee in Saudi Arabien oder in Pakistan gemacht hätten, wären sie zum Tode verurteilt worden.